Monsieur le Président, l'obtention par notre Parlement des cartes détaillées nécessaires à la délimitation des zones défavorisées dans le cadre de la réforme de la PAC est une question cruciale pour au moins deux raisons.

Notre Parlement, seule institution de l'Union à avoir une légitimité démocratique, doit disposer de tous les outils nécessaires à sa fonction de contrôle législatif. La seconde raison est une question de bon sens par rapport aux ambitions agricoles de l'Europe. Si nous voulons la solidarité entre les territoires dans l'Union, si nous voulons une agriculture de qualité, largement autonome en ressources renouvelables, relocalisée, participant à la santé publique des consommateurs, contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et permettant de satisfaire les besoins alimentaires de nos populations,

Pour agir dans ce sens, les cartes détaillées des zones agricoles sont un des outils indispensables pour effectuer ce travail. Répétons le une fois de plus, une politique agricole commune ne doit pas être une affaire de marché spéculatif mais une affaire de civilisation qui embrasse tous les domaines de la vie des citoyens des États membres.